eins og háttvirtir alþingismenn þekkja er næsta vika ætluð til funda og starfa í kjördæmum samkvæmt starfsáætlun alþingis

en forseti vill hins vegar beina því til alþingismanna að þeir verði við því búnir að þeir kunni að vera kallaðir til þingfunda eða til nefndarfunda í þessari næstu viku forseti gerir fastlega ráð fyrir því að nefndarfundir verði engu að síður í nefndum og er því beint til formanna nefndanna að þeir láti undirbúa það nú þegar ef gert er ráð fyrir þeim möguleika að nefndarfundir verði í næstu viku og hafa formenn þingnefnda fulla heimild til þess að undirbúa nefndarfundi þrátt fyrir að kjördæmavikan sé yfirstandandi þetta vildi forseti undirstrika alveg sérstaklega við upphaf